Daher ist es ein wichtiges Ziel der Überarbeitung, Reisen, die über das Internet gebucht werden, in den Anwendungsbereich aufzunehmen. Um dies zu erreichen, werden folgende neue Definitionen vorgeschlagen. Erstens Die Pauschalreise wird auf jede Art des Zustandekommens erweitert. Zweitens Neu eingeführt wird der Begriff verbundene Reisearrangements.

Das bedeutet a Werden vom Vermittler mit einer Verlinkung persönliche Daten übertragen, sodass ein konkretes auf den Reisenden abgestimmtes Angebot möglich ist, gilt dies als verbundenes Reisearrangement. Folge Haftung des Vermittlers für Insolvenzfälle anderer Beteiligter b Werden nur der Zielort und die Reisezeit bei der Verlinkung übertragen, also keine persönlichen Daten, so handelt es sich um ein reines und allgemeines Angebot, das als Werbung eingestuft wird, und daher nicht unter die Richtlinie fällt.

Fluggesellschaften oder Bahnunternehmen, die auf ein allgemeines Hotelportal oder eine Musical Seite hinweisen und nur Reiseziel und zeit dorthin übermitteln, nicht erfasst werden. Gleichzeitig dient diese Regelung dem Datenschutz. Denn so wird der Transfer persönlicher Daten mit Sicherheit stark eingeschränkt. Eine weitere wichtige Ausnahme vom Anwendungsbereich ist, dass gelegentliche Pauschalreisen nicht erfasst werden, wenn kein Gewinn direkt oder indirekt daraus gezogen wird.

Sportvereine und karitative Einrichtungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Mitgliedstaaten wie bei jeder Richtlinie durch nationales Recht über den Anwendungsbereich hinausgehen können.

in Frankreich, Luxemburg, Spanien, Italien und Polen. Teilweise haften Veranstalter und Vermittler einzeln, zum Teil parallel. Daher soll die Haftungsfrage weiterhin national unterschiedlich bleiben können. Im Übrigen haben wir ja versucht, eine Vollharmonisierung anzustreben.

Flug Benzin oder Steuererhöhungen und nur dann weitergegeben werden, wenn sie höher als 3nbsp ist. Wenn sie aber über 8nbsp liegt, kann der Reisende den Vertrag kostenlos kündigen. Die Kommission hatte 10nbsp vorgesehen, das Parlament möchte verbraucherfreundlicher abstimmen. Weiters hat der Reisende das Recht, ein alternatives Angebot zu erhalten. Wenn Preiserhöhung oder alternatives Angebot vom Reisenden nicht akzeptiert werden, müssen ihm sämtliche Kosten, sämtliche Nebenkosten wie Versicherungen erstattet werden. Im Falle von unvorhersehbaren und außergewöhnlichen Umständen sind die Rechte des Reisenden identisch mit den Fluggastrechten.

Ist das nicht möglich, kann der Reisende fünf Nächte mit maximal 125nbsp Euro Kosten pro Nacht selbst buchen. Wann kann auch eine Nebenleistung, die nicht stattfindet, zu Ersatzansprüchen führen? Das ist dann der Fall, wenn die Nebenleistung den entscheidenden Grund für die Reise darstellt, oder wenn sie mehr als 25nbsp des Gesamtpreises ausmacht. Beispiel für eine relevante Nebenleistung Der Reisegrund ist ein Fußballspiel, der Eintrittspreis beträgt aber nur 15nbsp des Gesamtpreises mit Flug und Übernachtung. Entfällt das Fußballspiel, das der eigentliche Grund der Reise ist, so kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Im Falle von Insolvenz haftet der Veranstalter einer Pauschalreise bzw. der Vermittler einer Bausteinreise voll. Den Reisenden muss angeboten werden, die Reise fortzusetzen, wenn sie dies wollen, und wenn dies möglich ist. Was die generelle Haftung bei Schlechtleistung betrifft, so haftet bei verbundenen Reiseelementen jeder Anbieter von Teilleistungen nur für seine eigene Leistung. Bei einer Pauschalreise haftet immer der Veranstalter, da er der erste Ansprechpartner ist. Letztlich ist es mir als Berichterstatter wichtig, dass der Änderungsantragnbsp 100 abgelehnt wird. Es sind dies Umstände, die typisch sind für eine private Versicherung, für eine Reiserücktrittsversicherung.

Abschließend danke ich den Schattenberichterstattern, den Sekretariatsmitarbeitern sowie meiner Assistentin, Julia Lindemann, für die schnelle, umfangreiche und außerordentlich konstruktive Zusammenarbeit, die im Wesentlichen einen großen und vernünftigen Kompromiss ermöglicht hat.